Pani Przewodnicząca! W ciągu ostatnich trzech lat państwa członkowskie Unii Europejskiej przejęły przewodnictwo w trwającym procesie pokonywania wyzwań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, takich jak zapewnienie spójności z innymi zobowiązaniami międzynarodowymi, prace nad ustanowieniem wskaźników i mechanizmów monitorowania, czy wspieranie krajów rozwijających się. Dlatego z zadowoleniem należy przyjąć publikację dokumentu analitycznego Komisji W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r., w którym przedstawiono trzy scenariusze dotyczące tego, w jaki sposób Unia Europejska może kontynuować realizację celów zrównoważonego rozwoju.

uniemożliwi obecnej Komisji zapewnienie niezbędnego czasu politycznego na wdrożenie strategii w tym zakresie zgodnie z październikowymi zaleceniami Rady Europejskiej.

Jest to scenariusz ambitny i złożony, który wymagać będzie spójnego stanowiska krajów Unii Europejskiej odnośnie do realizacji celów. Mam zatem nadzieję, że dokument analityczny i strategia, która zgodnie z zapewnieniami komisji ma być gotowa w kwietniu tego roku, zostaną potraktowane jako istotny sygnał dla nowego kolegium komisarzy i Parlamentu.